Por eso, no puedo evitar sentirme consternado por la posición de los líderes occidentales ante la reciente muerte del sátrapa. Según la Canciller Angela Merkel, cuyos estándares morales salen a pasear cada vez que hay que hablar de la deuda griega, el Rey Abdulá se dio a sí mismo y a su país respeto y reconocimiento con sabiduría, altura de miras y gran dedicación David Cameron mostró su emoción y su profunda tristeza por la muerte del guardián de las mezquitas sagradas Barack Obama, líder del mundo libre, expresó sus condolencias personales y su simpatía. Tengo que condenar la doble moral de esta Unión Europea, tan fuerte con los débiles y sumisa e hipócrita con los poderosos.